Wenn man das Richtige zum falschen Zeitpunkt tut, ist es auch falsch. Dieser Vorschlag der Implementierung von Basel III, wie er hier im Bericht des Kollegen Karas vorgeschlagen wird, kommt zum falschen Zeitpunkt. Genau jetzt, wo die Wirtschaft die liquiden Mittel der Banken bräuchte, verordnet man den Banken mit Basel III eine höhere Eigenkapitalquote. Das kommt genau zum falschen Zeitpunkt.

Jetzt wird es zum falschen Zeitpunkt geregelt. Nicht geregelt ist das ganze Schattenbankenproblem.

Aber noch haben wir nichts davon, und dieser Bericht sieht leider dafür nichts vor. Deswegen habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.